Señor presidente, hago mías todas las palabras de usted, señora Mogherini. Ha sido impecable, correcta y ha hecho un análisis impecable de toda la situación. Cuando estuvimos en Teherán hablando con Ali Akbar Velayati, dijo una cosa que era muy evidente Nosotros respetamos el acuerdo si el acuerdo nos respeta a nosotros. Y, en consecuencia, si somos capaces de cumplir el intercambio entre la seguridad nuclear con la multiseguridad y el desarrollo. Si somos incapaces de asegurar el desarrollo porque Estados Unidos a través de su presión económica, del control estratégico que tiene de los movimientos financieros, lo bloquea, no solamente debemos acudir al Reglamento de bloqueo. Mire, señora Mogherini, yo creo en la amistad y en la colaboración con los Estados Unidos, de la misma forma que creo que la distancia entre Washington y Bruselas es la misma distancia que entre Bruselas y Washington. Y de esa forma, para ser respetados, tenemos que ser respetables y no podemos simplemente cumplir con nuestro dinero a través del Reglamento de bloqueo. Si nos realizan las presiones económicas de las que somos víctimas, el único lenguaje que entiende ese hombre de negocios tosco que es Trump es, sencillamente, la contradicción.